Pero tiene usted razón este es un tema que no ha sido regulado de manera razonable —entiendo yo— por la Mesa del Parlamento.

Lo único que está previsto es que es el Presidente el que ordena el debate en función de su apreciación, lo que, evidentemente, coloca al Presidente en situaciones extraordinariamente complicadas.

La tarjeta azul está prevista para interrumpir al orador que está hablando en ese momento, para hacerle una pregunta de treinta segundos.

Vamos a tener que hacer un cursillo para que los diputados comprendan que la tarjeta azul tiene determinada utilidad y que, para pedir la palabra en el catch the eye, se levanta la mano, se levanta la tarjeta blanca o se utiliza cualquier otro mecanismo, menos la tarjeta azul.